Auch ich möchte mich im Namen meiner Fraktion den Glückwünschen der Vorredner anschließen.

Ich denke, dass Sie ein bisschen untertrieben haben, Herr Präsident, wenn Sie sagen, es ist eine Ehre für Sie, diese Position anzunehmen, in die wir Sie heute gewählt haben.

Ich bin mir nicht sicher, ob es gelingt, in zweieinhalb Jahren das Trennende, das es in der Europäischen Union noch zwischen Ost und West gibt, zu überwinden, aber ich glaube, dass wir mit Ihnen an der Spitze dieses Hauses die Brücken zwischen Ost und West stärken können. Ich wünsche mir persönlich, dass gerade den Kollegen aus Westeuropa deutlich wird, dass Polen mitten auf dem Kontinent liegt, dass Sie aus einem Land im Zentrum des Kontinents stammen und dass die Arbeit in Richtung Osten sehr viel intensiver erfolgen muss als bisher.

Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie gesagt haben, die Nähe zum Bürger muss gesucht werden. Da sind wir als grüne Fraktion immer bei Ihnen.

nicht vergessen. Auch dort müssen wieder bessere Zeiten kommen! Was ich mir persönlich wünschen würde Wenn die europäischen Fußballmeisterschaften stattfinden und das ist ja nicht mehr lange hin die in Polen und in der Ukraine ausgetragen werden, lassen Sie uns zusammen das eine oder andere Spiel anschauen! Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihre Arbeit!